aux droits, au droit d'inventaire, d'ailleurs aussi, des nouveaux gouvernements ou des nouveaux élus dans les pays de la transition démocratique. Mais je voudrais ajouter à ce qui a été dit un élément supplémentaire.

C'est impératif et indispensable. C'est ce droit d'inventaire que les pays ont.

J'attends donc vraiment que, sur ce sujet, le service pour l'action extérieure et la haute représentante assument le pilotage d'une opération de grande ampleur, qui prendra du temps, mais qui exigera surtout de la ténacité, de la détermination et une volonté de coordonner l'ensemble des acteurs.